Drage poslanke in poslanci, dober dan! Demografski trendi so za Slovenijo, hočeš ali nočeš, neizprosni. Ne gre za opozicijske ugotovitve, gre za ugotovitve mednarodnih institucij, ki Slovenijo postavljajo na devetem mestu po tem, da smo zelo zelo stara družba. In negativni demografski trendi seveda pomenijo na dolgi rok številne pritiske, pomenijo pritisk na zdravstveno blagajno, pomeni pritisk na pokojninsko blagajno in na konec koncev je to tudi pomembno za dolgoročno preživetje naroda kot takega. In če se želimo z negativnimi demografskimi trendi soočiti, potem je ključna stvar, ki jo more storiti vsaka država, da svoje državljane spodbuja, da se odločajo za več življenja, za več otrok. Tukaj ni kakšne posebne kvantne fizike ali znanstvene fantastike, ampak so preverjena dejstva. Države se s spodbujanjem rojstev ukvarjajo na različne načine. Od države do države je to seveda različno. Dejstvo pa je, da različne slovenske raziskave kažejo, da se mladi ne odločajo za več otrok oziroma da je pri odločitvi o številu otrok in tudi o tem ali bodo otroke sploh imeli, da so pomembni trije ključni dejavniki. Prvič, ali imajo zagotovljeno službo, da lahko družino preživljajo. Drugič, ali imajo rešen stanovanjski problem, da lahko z družino sploh kje živijo. In tretjič, tudi v kakšnih vrednotah, v kakšnem duhu so bili vzgojeni. To so tri ključni elementi, ki jih slovenske raziskave izpostavljajo, kot pomembne kriterije, ko se mladi odločajo za otroke. Prepričan sem, da smo kot država dolžni storiti vse, da lahko odpravljamo vsaj tiste ovire, na katere imamo vpliv. Na vrednote ima država manjši vpliv. Z vrednotami rastemo v družinah in v domačih okoljih nas vzgojijo v to ali ono smer, ali smo naklonjeni večjemu številu otrok ali ne. Zagotovo pa država lahko pomembno prispeva k temu, da mladi lažje pridejo do služb in da imajo mladi lažji dostop do stanovanja. Pri tem je seveda pomemben materialni položaj družin. In za izboljšanje materialnega položaja družin je pa seveda ključna država. V Novi Sloveniji se zavzemamo za jasno delitev družinske in socialne politike. In smo proti temu, da se ta, ti dve politiki medsebojno mešata. Bistvo socialne politike je, da pomaga pomoči potrebnim, da tisti, ki so v stiskah, da tisti, ki si ne morejo pomagati in živijo v težkih življenjskih okoliščinah, da jim s socialnimi transferji pomagamo in na takšen način ublažimo njihove težave. Ampak to je socialna politika. Na drugi strani pa imamo elemente družinske politike, za katero v Novi Sloveniji trdimo, da bi morala upoštevati eno načelo, da je za državo pomemben in enako spoštovan otrok vsak, ne glede v kateri in v kakšni družini se rodi. In zato bi z vidika družinske politike moral biti pristop države do vseh otrok enak. In tudi transferji družinske politike bi morali biti vsi enaki. V predlagani noveli zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih predlagamo naslednje ključne popravke in elemente: da se dvigne pomoč ob rojstvu otroka na petsto evrov in da gre za denarni transfer, kjer starši prosto razpolagajo o tem, kako se bo ta denar namensko porabil. Država se po nepotrebnem sedaj vtika v tem, v to, da želi, uveljaviti neke posebne sisteme, ker bi starši lahko kupovali točno določene proizvode v točno določenih trgovinah, ker s tem, pravijo, da naj bi zagotovili namenskost. Verjemite mi, govorim iz lastnih izkušenj, da ta denar starši zagotovo porabijo namensko, uporabijo ga za otroka in ni nobene potrebe, da se država še vmešava v to, kako in na kakšen način. Drugi pomemben popravek, ki ga prinaša ta zakon, je, da bi velikim družinam, ki imajo tri ali več otroke, zagotovili dodatek za veliko družino v višini štiristo petdeset evrov. Torej, da bi ga povečali od sedanje višine. In prav tako, da bi zvišali dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki na šeststo petdeset evrov. Prvi, ki bodo najbrž skočili v luft so v Levici, ki bodo dejali, da kje ja pa denar za te stvari in da naj bi to nas stalo petinsedemdeset milijonov evrov. Če kaj, potem bi zagotovo morali podpirati velike družine. V Sloveniji jih, žal, ni veliko, ampak tiste, ki pa so, bi si zaslužile podporo. In to tudi državno podporo. Ko poslušamo očitke, kako ne gre skupaj nižji davki in socialni transferji, se mi zdi to nekoliko smešno, ker je jasno, da ustrezno davčno okolje, ki gospodarske subjekte in pa tudi državljane ne privije do skrajnosti, jim ne pobere vse, kar jim lahko, hkrati omogoči, da vsi te državljani v polnosti razvijajo svoje talente, zaposlujejo, razvijajo svoje ideje, seveda, s tem pa tudi vplačujejo v državni proračun, v zdravstveno in pokojninsko blagajno. To je edini način, kako lahko pridemo do več denarja v državni proračun, da potem iz državnega proračuna financiramo tiste, ki so pomoči potrebne. Ker če bomo do onemoglosti jemali tistim, ki že danes plačujejo davke, potem se bo seveda enkrat v neki točki končalo. Vsem je znana Lafferjeva krivulja, ki v ekonomiji govori zelo jasno, da do neke točke lahko zvišuješ, povečuješ davčne stopnje, potem pa prideš do točke, ko se kljub povečevanju prihodek v proračun in zbran denar zmanjšuje. In zato se mi zavzemamo, da bi našli to pravo mero, da bi ljudem omogočili več svobode in s tem tudi povečali aktivnost in na koncu vplačila v državni proračun. Želimo si, da bi ta zakon ugledal luč sveta, ker bi pomembno spremenil našo družinsko politiko, predvsem bi pa bil zelo pozitiven signal, jasna luč in podpora s strani države vsem družinam in sporočilo, da država ceni življenje, da država ceni družine.